herra forseti á alþjóðavettvangi þyngist nú mjög umræðan um það að bandaríkjastjórn undirbúi hernaðaraðgerðir gegn íran enginn gerir lítið úr mikilvægi þess að íranir fari að alþjóðalögum fyrir sitt leyti virði ákvæði með samningsins um bann við frekari útbreiðslu kjarnorkuvopna og leyfi eftirliti í því sambandi en ég hygg að allar þjóðir nema bandaríkin eða bandarísk stjórnvöld vilji að þær deilur verði leystar með friðsamlegum aðferðum bandaríkjamenn safna nú upp herafla á persaflóasvæðinu flugmóðurskipið john steiner hefur bæst við eisenhower sem þar var fyrir og er verið að senda mikið af patriot flugskeytum á svæðið þar á meðal hefur bush bandaríkjaforseti nýlega gefið út gamalkunnug fyrirmæli um að hefja uppsöfnun olíubirgða ef ófriðvænlega horfi samhliða þessu og þessari hernaðaruppbyggingu við landamæri írans gerist bush bandaríkjaforseti æ hvassyrtari í garð stjórnarinnar þar og mörgum þykir þetta allt saman minna óþægilega á aðdraganda íraksstríðsins árið tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og þrjú þó það kunni að virðast fjarstæðukennt og óðs manns æði í ljósi ófara bandaríkjamanna í írak að hefja nú undirbúning að því að ráðast á enn annað land í mið austurlöndum skyldi enginn gefa sér að bush bandaríkjaforseti og ný íhaldsmennirnir sem mestu ráða á bak við hann séu af baki dottnir með sín plön um það þó loftárásir virðist líklegri heldur en tilraun til innrásar í landið dregur það ekki úr alvöru málsins í því sambandi er talað um að beita sérstökum sprengjum útbúnum til að granda neðanjarðarbyrgjum og búnar kjarnaoddum vitað er að bandaríkjamenn eru með slíkar sprengjur í mið austurlöndum og það sem verra er þeir hafa líka selt ísraelsmönnum slík vopn ein möguleg atburðarás er sú að ísrael verði eins konar undirverktaki bandaríkjamanna í því að grípa þarna til hernaðaraðgerða þá að afstöðu íslenskra stjórnvalda í þessu sambandi og með vísan til þess hvernig sporin hræða frá því að ríkisstjórn davíðs oddssonar með þá í broddi fylkingar hann hæstvirtur forsætisráðherrann fyrrverandi og halldór ásgrímsson utanríkisráðherra kúventi afstöðu íslands og studdi hið ólögmæta árásarstríð gegn írak spyr ég nú hafa bandaríkjamenn leitað hófanna hjá ríkisstjórn íslands um svipaðan stuðning og ef svo er hver verður þá afstaða ríkisstjórnarinnar ég spyr einnig af gefnu tilefni hvort ríkisstjórnin hafi tekið til skoðunar að afturkalla loforð gefin